Señor presidente, la situación en las residencias de España ha sido dramática nuestros mayores han estado encarcelados.

Es literal encerrados bajo llave, golpes, gritos a través de las puertas sus cuidadores no han podido hacer nada, estaban sin medios y tenían orden del Gobierno de prohibirles salir, ni siquiera al hospital, desahuciados. Los medios de comunicación no han reflejado la situación real

Han sido muertes en completa soledad, con profundo dolor por la distancia con sus familiares.

¿Cuáles son los valores de una cultura que deja morir a sus padres? Ellos que son la reserva de sabiduría de nuestra sociedad.